sé í hlutarins eðli að nú hér á fimmtudegi séum við ekki búin að lesa þessar tvö þúsund þrjú hundruð síður eða allt að þrjú þúsund spjaldanna á milli getur maður þó sagt að það sem maður hefur lesið er bæði læsilegt og greinargott og ég hvet alla

skýrslan setur upp á greinargóðan hátt atburðarásina sem spannar nokkur ár og er sem slík afar gagnlegt rit þá afhjúpar hún tvennt annars vegar getuleysi og máttleysi stjórnsýslunnar sem og vægast sagt glæfralega hegðun bankanna og fjármálalífsins almennt má segja að það sem á stundum hefur verið talað sem einn helsta styrkleika samfélags okkar hafi orðið helsti veikleiki samfélagsgerðarinnar stuttar boðleiðir og formleysi hins stéttlausa samfélag reyndist verða hinn prýðilegasti leikvöllur þeirra sem fóru með fjármálakerfið eins og þeir væru eina kvöldstund að spila matador og a morgun mætti byrja að spila upp á nýtt án þess að hafa valdið nokkrum manni tjóni því miður héldu þessir aðilar sig ekki við slíka spilamennsku þó að ekki sé rétt né sanngjarnt að meta karakter heilla þjóða höfum við á stundum í samanburði við frændur okkar á norðurlöndum státað af því að á íslandi sé allt leyft sem ekki er bannað en frændur okkar á norðurlöndum burðist með þá áþján að allt sé bannað sem ekki er leyft því miður virðist átt frelsi og formfestuleysi samfélags okkar vera helsti ljóður á þeim aðilum sem stýrðu og voru stærstu eigendur bankanna jafnvel ástæða þess hversu langt þeir komust auðvitað spilaði eftirlitsleysi stjórnsýsluleysi stofnana ríkisvalds alþingis og framkvæmdarvalds inn í að þeir komust eins langt og raun bar vitni þar sem ég sit í þingmannanefndinni sem fjalla á um skýrsluna ætla ég að geyma til síðari tíma að fjalla um þá þætti í dýpra máli ekki er nokkrum vafa undirorpið í mínum huga hverjir bera höfuðsök á því að bankarnir hrundu það eru eigendur og stjórnendur bankanna sjálfra þeir hefðu hins vegar ekki átt að komast svo langt ef stjórnsýslan hefði staðið fast í lappirnar en framkvæmdarvaldið og eftirlitsstofnanirnar bera þar mikla sök eins og fram kemur í skýrslunni en ekki síður löggjafarvaldið við hér á alþingi verðum að horfast í augu við það að hafa brugðist bæði með skorti á lagasetningum og eins eftirlitsleysinu varðandi eftirlitshlutverk alþingis og nauðsyn þess að styrkja eftirlitshlutverk þess og fagmennsku verður það hlutverk okkar í þingmannanefndinni undir forustu háttvirts þingmanns atla gíslasonar að fjalla nánar um það ég vil nota hér tækifærið og taka undir það sem fram kom í ræðu formannsins atla gíslasonar í lýsingum á starfi nefndarinnar og verkefnum hér fyrr í

þingsályktunartillögu eða frumvarp um lagaskrifstofu sem mundi þá skoða frumvörp og hugmyndir manna sem hér koma upp hvort þau standist stjórnarskrá einnig má velta fyrir sér hvort það sé nauðsynlegt að allur sá fjöldi mála sem hér komi inn á þing á hverju þingi sé nauðsynlegur að fari í gegnum þingið og lagaskrifstofa væri kannski ágæt fyrir það þá vil ég nefna efnahagsskrifstofu eða hugsanlega endurreisn þjóðhagsstofnunar sem gæti hjálpað þinginu að taka mál með faglegum hætti til sín

skýrslan bendir á nokkra þætti sem meðal annars framsóknarflokkurinn sem slíkur ber ábyrgð á sem annar stjórnarflokka á sínum tíma sérstaklega er vikið að einkavæðingu bankanna það er landsbanka og búnaðarbanka rétt er að skjóta því hér inn að íslandsbanki eða glitnir var einkabanki fyrir það er rétt að minnast á það hér þar sem framferði hans eigenda hans og stjórnenda var engu skárra en hinna einkavæddu banka þannig er varasamt að kenna einkavæðingunni sem slíkri um afdrifin hins vegar hefur það verið skoðun mín frá upphafi þegar ég fylgdist með eins og hver annar borgari þessa lands á sínum tíma að ekki hafi verið rétt staðið að einkavæðingunni það voru mistök að standa að henni með þeim hætti sem fram kemur í skýrslunni dreifð eignaraðild og með þátttöku raunverulegra erlendra banka eða bankamanna hefði verið enn betra og sú rétta það var skoðun mín þá og er það enn en enn alvarlegra tel ég að á sama tíma létu stjórnvöld nægja að taka upp e e s tilskipanir um fjármálakerfið tilskipanir um lágmarkslöggjöf í stað þess að móta pólitíska framtíðarsýn um fjármálakerfið hvernig kerfi viljum við þessi spurning er enn gild og hefur kannski aldrei verið mikilvægari í evrópu viðgengst og e e s tilskipanirnar gengu út á það að þar höfum við blandað kerfi viðskiptabanka og fjárfestingarbanka það kerfi virðumst við hafa tekið upp með þessari evróputilskipun í bandaríkjunum gegnir hins vegar öðru máli þar er bannað að reka saman viðskiptabanka og fjárfestingarbanka og þeir eru reknir sitt í hvoru lagi háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson heyrði ég hér í morgunsárið á einhverri útvarpsrásinni hefur lagt fram frumvarp þess efnis í fjölmörg ár síðast held ég tvö þúsund og sjö eða tvö þúsund og átta ég hef ekki séð slíkt frumvarp koma fram nú á sama hátt má spyrja af hverju er ekki komið fram frumvarp er takmarkar eignarhald hinna endureinkavæddu banka eins og við vorum að ræða

önnur spurning væri kannski sú hve lengi eigum við að bíða eftir slíku frumvarpi frá framkvæmdarvaldinu þar sem menn mundu takmarka eignarhaldið með þeim hætti sem við teljum best og eðlilegast í hinni pólitísku mótun í staðinn fyrir að vera í þeirri blindni sem við erum í núna þar komum við að einu mikilvægasta og nauðsynlegasta verkefninu en það er að styrkja löggjafarvaldið gagnvart framkvæmdarvaldinu hluti af rannsóknarskýrslunni er siðferðisskýrsla og ég ætla að nota tækifærið og hrósa þeirri skýrslu líka það er mjög áhugavert að lesa þá skýrslu og ég held að sú sýn sem maður fær á það samfélag sem maður lifði verði svolítið skýrari á eftir en á undan ég verð þó að segja það þar sem ég starfaði áður á sveitarfélagabasis að hafa barist þar græðgisvæðingunni þeirri að land væri braskvara sem mætti selja hæstu verði á hverjum tíma án tillits til þess

ríkjandi viðhorfum rísa gegn græðginni það er ekki létt verk og það voru margir sem lentu í erfiðleikum á þeim tíma mig langar að nefna hér tvær stuttar sögur

hluti fólkið vildi bara fá að búa í friði ég held að við hljótum að spyrja okkur hvort við höfum ekki verið búin að ganga allt of langt mörgum mörgum slíkum sögum og tilfellum má greina frá þar sem í raun og veru var búið að ræna fólkið frelsinu að fá að lifa í friði því að allt átti að kosta hér á þessum sínu mínútum frú forseti hefur maður ekki tíma til þess að fara kannski mjög djúpt í einstaka þætti ég vil þó nefna það að við verðum að taka skýrsluna og nýta hana sem grundvallarplagg fyrir að endurreisa bæði siðvæðinguna og samfélagsgerðina

við munum eiga gott samstarf hérna á þinginu og ég er sannfærður um það að við í þingmannanefndinni munum njóta bæði trausts og fá tíma til þess það verkefni verður ekki auðvelt og mun taka langan tíma við höfum samkvæmt lögunum tíma til þess að ljúka þessu verki fyrir septemberlok að fara yfir skýrsluna það munum við að sjálfsögðu reyna að standa við en hins vegar verður það mun meira verk og tekur lengri tíma að smíða hér regluverk sem gerir það að verkum að við reynum að tryggja með þeim hætti sem við best gerum að slíkir atburðir hendi ekki aftur sem við erum að horfast í augu við nú